odpowiedzialności. I wcale nie chodzi o jakiś abstrakcyjny realizm polityczny, lecz o zwyczajną odpowiedzialność za ludzi, dlatego że arabska wiosna to wojna domowa w Syrii, wojna, która ma być prowadzona o demokrację aż do ostatniego Syryjczyka, to